Ich möchte daher bei einem Grundsatz bleiben Kein Thema ist isoliert zu betrachten, es geht immer um ganz Europa. Es sind unsere Probleme und nicht die Probleme anderer.